Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est révoltant qu'un peuple notamment le peuple palestinien à Gaza subisse une quintuple peine un blocus, une occupation, l'enfermement d'une partie de sa population dans des camps de réfugiés, des attaques guerrières et meurtrières de l'armée israélienne qui a détruit maisons et infrastructures, tué ou blessé des milliers de personnes et voici maintenant que la structure internationale, la main qui les secourt en quelque sorte, l'UNRWA, est financièrement asséchée. Il ne faut pas laisser faire, mais trouver les moyens pour combler rapidement les déficits de l'UNRWA. Ceux qui se sont engagés doivent verser leur part. Comment peut on trouver tant d'argent pour le surarmement et la guerre, et ne pas en trouver pour l'aide humanitaire, pour la vie d'enfants innocents? D'autre part, nous avons la responsabilité de créer les conditions d'une protection du peuple palestinien et d'agir pour que ce peuple dispose de sa terre et de son État.